Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der heutige Trilog wird scheitern genau wie viele andere Vorschläge von Herrn Moscovici derzeit auf Eis liegen weil der Rat und wichtige Mitgliedstaaten nicht bereit sind, ernsthafte Schritte gegen Steuervermeidung und Geldwäsche auf den Weg zu bringen. Die Frage ist deshalb Wann ändern Sie diese Linie im Rat? Wann ändern die Mitgliedstaaten diese Linie? Und für uns hier im Parlament ist die Frage Wann hören wir auf, uns nur darüber zu beklagen, sondern sind bereit, unsere Machtmittel zu nutzen, um den Rat und die Mitgliedstaaten zu zwingen, damit diese Blockade gegen die Steuergerechtigkeit endlich aufhört? Daran misst sich, ob wir ernsthaft sind hier im Parlament. liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Grünen sind bereit, ernsthaft mit Ihnen zusammen auch Maßnahmen gegen den Rat und die Mitgliedstaaten hier einzuleiten im Interesse Europas.